On a l'impression que ce ne sont plus les politiques mais les marchés qui sont aux commandes. Cela ne peut pas durer. Le groupe PPE estime que seules des décisions communautaires fortes et simultanées auront le poids nécessaire pour rendre confiance à nos concitoyens et aux marchés dans la capacité décisionnelle. Cher Jean Claude, les limites de la gestion intergouvernementale de la crise, c'est terminé. Vous êtes à la fois chef de gouvernement et Président de l'Eurogroupe pouvez vous nous faire part des pistes qui se dégagent pour un plan de sortie de crise? La pire des choses, c'est qu'on n'entrevoie pas la sortie des crises.